La primera, porque es la única iniciativa popular que ha conseguido salir adelante con más de un millón y medio de firmas de ciudadanos europeos, preocupados por este tema. No puede ser menos el acceso al agua y su gestión sostenible, así como a su saneamiento, es el objetivo número seis de los objetivos de desarrollo sostenible y, según datos de Eurostat, casi el 2 de europeos tiene dificultades de acceso.

Debemos, además, aprobar esta Directiva porque nos puede ayudar a conseguir un objetivo vinculado a la reducción de generación de residuos, ya que el mayor consumo de agua de grifo, fomentado por el aumento de los niveles de su calidad, puede reducir en casi una quinta parte el consumo de agua embotellada, reduciendo a su vez los residuos de plástico generados paralelamente. Mayor calidad, mejor acceso —especialmente para aquellos sectores más vulnerables y marginalizados—, mayor transparencia para los consumidores en su factura de consumo y menor burocracia al mejorar los sistemas de información electrónica. Hago mías, señor presidente, las palabras que pronunció el presidente Juncker durante el discurso del estado de la Unión Los europeos de hoy y las futuras generaciones se merecen una Europa que proteja sus estándares de vida. Merecemos una Europa que nos empodere, una Europa que ayude y proteja. Y quiero felicitar, para terminar, al señor Dantin, por el gran trabajo hecho en la tramitación de este dosier.